ég kalla eftir skýrari svörum um það að vissulega segja menn að þetta mál sé alvarlegt en samt ekkert svo sérstaklega alvarlegt heyrist mér þegar spurningunni um það hvort alvarleiki sé slíkur gagnvart brotinu gagnvart öllum íslenskum kjósendum gagnvart öllum íslenskum þegnum sem eru að alast upp hér í landinu brotið er slíkt að eyða þeirri ímynd að hér sé traust lýðræðisríki á ferðinni að hér sé einhver minnsti vafi um það að hér fari fram leynilegar kosningar telur formaður allsherjarnefndar brotið gegn kjósendum og gegn íslensku þjóðinni ekki slíkt að menn eigi að íhuga hvort ekki sé rétt að kjósa til alþingis að nýju frekar en að kjósa nýtt stjórnlagaþing